Pane předsedající, především si vyjasněme, že tady při tom hlasování nešlo o žádný hon na čarodějnice. Byla to oprávněná kritika způsobu, jakým Evropská komise postupovala před jmenováním pana Selmayra, během jmenování pana Selmayra a po jmenování pana Selmayra. A Komise může mít stokrát pravdu, pokud jde o formální dodržení procedur, ale fatálně selhala, pokud šlo, řekněme, o umělecký dojem nebo o image a poškodila svoji vlastní pověst. Vytvořila dojem, že šlo o předem připravenou akci podle not pana Junckera, která má nějakým způsobem zachovat jeho dědictví, až už nebude šéfem Evropské komise. Zpochybnila do budoucna další podobná jmenování a vytvořila vážné podezření z politizace úřednického aparátu Evropské komise, který by měl být neutrální. Takže tímto hlasováním to nekončí, budeme se k tomu vracet, já se k tomu budu vracet.